Monsieur le Président, chers collègues, le journal de 20 heures nous le rappelle tous les soirs, la souffrance en Haïti n'a pas de nom.

Dans quinze jours, lorsque les médias auront choisi de privilégier d'autres événements, ce sera l'heure de vérité.

L'Union européenne, quant à elle, dispose d'une boîte à outils multiple et d'une solide expérience en la matière. C'est pourquoi les défis auxquels est exposée la société haïtienne, qui manque cruellement de moyens, constituent aussi l'heure de vérité pour l'Union européenne.

Cet aspect est le plus important si l'on se place dans une optique de redressement après avoir rétabli les conditions de sécurité et d'ordre public indispensables à toute action coordonnée dans un pays où tout a souffert du tremblement de terre, y compris les structures institutionnelles. Aussi me semble t il judicieux d'insister sur un aspect essentiel le redressement, la reconstruction de l'État haïtien doit être l'œuvre des Haïtiens eux mêmes.